Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Uvodoma pojasnjujem, da vprašanje povrnitve vojne škode ter plačilo vojne odškodnine ne sodi v delokrog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Problematika plačil vojne odškodnine namreč ne sodi v okvir uresničevanja posebnega socialnega varstva žrtev vojnega nasilja v skladu s tretjim odstavkom petdesetega člena ustave, ki žrtvam vojnega nasilja zagotavlja posebno varstvo v skladu z zakonom. Konkretizacijo citiranja ustavne določbe predstavlja sprejeti zakon o žrtvah vojnega nasilja, ki žrtvam vojnega nasilja, za razliko od ostalih državljanov, zagotavlja nekatere posebne socialne pravice oziroma pravice odškodninskopravne narave, kot so doživljenjska mesečna renta ter pravica do zdravstvenega varstva. Vendar zagotavljanje posebnega socialnega varstva žrtvam vojnega ne, nasilja ne temelji na poravnavanju dolga žrtvam vojnega nasilja ali na nečem, do česar bi bile žrtve nasilja nasproti državi a priori upravičene vojnega, temveč na temelji na solidarnosti kot enemu temelju načel socialne države. Po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je žrtvam vojnega nasilja priznala odškodnina za pretrpljeno telesno in duševno trpljenje v izgnanstvu, taboriščih, begunstvu in drugih vojnih okoliščinah po zakonu. Odprta vprašanja glede izplačila vojne, materialne odškodnine, pa ima povsem drugačen odškodninski pravni temelj ter so tesno povezane tako z vprašanji pravnega nasledstva Republike Slovenije do sklenjenih meddržavnih sporazumov in meddržavnih pogodb med nekdanjo skupno državo ter državnimi naslednicami nekdanjih okupatorskih držav kot tudi z aktualnimi vprašanji dvostranskih sporazumov s temi državami. Naslovno ministrstvo ocenjuje, da je v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije iz leta dva tisoč tri za oblikovanje stališč do obravnavane problematike, pristojna medresorska komisija za obravnavo vprašanj vojne škode, ki naj bi delovala v okviru Ministrstva za pravosodje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti pa je vsekakor pripravljeno sodelovati pri reševanju vprašanja povrnitve simbolične odškodnine za nastalo materialno škodo, v času druge svetovne vojne z Ministrstvom za pravosodje, ki leta dva tisoč osem že oblikovalo osnutek predloga zakona o povračilu premoženjske vojne škode iz časa druge svetovne vojne. Hvala.